Angesichts des bedauernswerten uneinheitlichen Auftretens einzelner Regierungen im Zusammenhang mit den aktuellen Herausforderungen teile ich die Auffassung von Kollegen, aber auch Ihren eigenen Aufruf, Baroness Ashton, dass wir die Debatte auf die nationalen Regierungen ausdehnen sollten, und zwar gezielt mit der Frage Welchen nationalen Vorteil erwartest Du, Regierung A oder B, von Deinem einseitigen Vorpreschen oder Blockieren einer Entscheidung? Welchen Vorteil, der höher zu bewerten sein müsste als der Effekt, den wir durch gemeinsames Handeln der Union erzielen würden?

Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in einem Prozess sind, schmerzhaft aus Fehlern zu lernen. Und auch die Finanz und Schuldenkrise hat teilweise heilsame Wirkung hinsichtlich mehr Gemeinsamkeit, insbesondere bei der GSVP.

8. April wurden hierzu vom EU Militärstab 300 Projekte der Mitgliedstaaten vorgelegt. Meine Frage Wie gehen Sie jetzt damit um? Gibt es Überlegungen mit dieser Initiative die bisher nicht aktivierte ständige, strukturierte Zusammenarbeit zu starten? Werden Sie die Verteidigungsagentur und den EU Militärstab ins Zentrum der Umsetzung dieser Initiative setzen? Der Kollege Bütikofer hat vier Prioritäten für das nächste Jahr aufgeführt, die ich im Wesentlichen teile. Das EP hat unter anderem bereits mehrfach die Erstellung eines Weißbuchs zur Sicherheits und Verteidigungspolitik gefordert. Wie stehen Sie dazu?